Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, je ne partage pas entièrement l'optimisme de la plupart de mes collègues. En effet, j'ai peur que nous allions trop vite. Le Japon est certes un partenaire commercial majeur pour l'Union européenne, mais est ce un partenaire en qui nous pouvons avoir pleinement confiance aujourd'hui? Pendant des décennies, les Japonais nous ont fermé leur marché au moyen de barrières non tarifaires toujours plus nombreuses et originales. En vue d'un d'accord de libre échange avec l'Union européenne, le Japon s'est engagé à supprimer un grand nombre d'entre elles, mais les paroles n'ont toujours pas été suivies d'actes.

Nous allons trop vite et nous allons encore débuter des négociations qui ne vont pas aboutir, comme c'est le cas avec l'Inde ou le Mercosur.